Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani gospod minister in ostale poslanke in poslanci! Pravzaprav to moje vprašanje lahko naslovim kot krik umirajočega v puščavi ali pa boj Don Kihota z mlini na veter. S tem vprašanjem se namreč ukvarjam vse od leta dva tisoč deset, ko je bil sprejet noveliran zakon o Triglavskem narodnem parku. Ta je v svojih določbah v veliki meri omejeval razvoj prebivalstva v parkovnih občinah, omejeval ga je tudi tako, da je posegal v njihovo privatno lastnino in prepovedal opravljanje določenih dejavnosti in s tega vidika jim jemlje pravico do enakopravnega eksistenčnega položaja v Republiki Sloveniji. Ljudje, ki živijo v parkovnih občinah, so leta dva tisoč deset to delno sprejeli, saj jim je bilo obljubljeno, da bo država sofinancirala projekte v njihovih občinah. Zakon o Triglavskem narodnem parku namreč v četrtem odstavku enajstega člena določa, da se parkovni lokalni skupnosti za projekte investicij in dejavnosti iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje. Ta sredstva pa dosegajo osemdeset procentov predračunske vrednosti projekta in investicije. Torej so merila postavljena, treba jih je samo izvajati. Parkovni lokalni skupnosti država zagotovi tudi sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, če drugi predpis ne določa višjega odstotka financiranja. Država vse od leta dva deset v niti enem proračunu ni zagotovila sredstev za izvrševanje nalog iz desetega in enajstega člena zakona. Zanimivo je, da je država redno izpolnjuje obveznosti Zakona o glavnem mestu, v katerem je bilo izplačanih do zdaj več kot devetdeset milijonov sredstev. Prav tako izpolnjuje obveznosti iz zakona Občini Krško zaradi nuklearke in ta sredstva se redno izplačujejo. Sprašujemo se v parkovnih občinah, ali smo zaradi tega drugorazredni državljani? Zavedati se morate nekaj, da park je je seveda državni, naš, skupni, tega se zavedamo, ampak treba se je tudi zavedati, da v tem parku živijo ljudje. Ljudje, ki hočejo imeti enak razvoj kot tisti ljudje, ki živijo izven parka, in zato jim država mora zagotavljati dodatna sredstva. S tem se seveda ne misli sredstva za delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park, ki je oborožen materialno, predvsem pa kadrovsko, šestdeset več zaposlenih na javnem zavodu Triglavski narodni park, za katere država redno zagotavlja sredstva, in, zato vas, spoštovani minister sprašujem: Ali bo takšna praksa države prisotna tudi v prihodnje v vašem mandatu in bodo morale parkovne občine svojo pravico iskati na ...